Señor presidente, señor comisario, el plan del mar del Norte supone el segundo en relación con los planes multianuales después del Báltico, y la preocupación fundamental por el precedente que pudiera suponer para futuros planes del Atlántico es que no se afronta —y mucho menos se resuelve— la problemática de las pesquerías mixtas. Los pescadores de la Unión Europea tendrán que hacer frente a estas complejidades de forma prioritaria y, fundamentalmente, tras la obligación de desembarque. Siempre teniendo en cuenta la perspectiva de estos precedentes, si consideramos el artículo 5 del mismo, que establece que otras especies demersales no objetivo se deben gestionar con base en el rendimiento máximo sostenible, o el artículo 6, según el cual otras especies acompañantes se basarán en el enfoque de precaución, el efecto conseguido es que la pesquería de la especie principal pasará a gestionarse a través de las especies más limitantes, al combinar un TAC insuficiente con la obligación de desembarque.

En un tono más positivo, quisiera agradecer la labor de todos los que han trabajado en este tema y acoger con satisfacción el establecimiento de rangos de valores que son coherentes con el logro del rendimiento máximo sostenible y, además, considerando aspectos socioeconómicos y logrando niveles sostenibles de todas las poblaciones cubiertas por el plan.